ces dossiers.

Parlement et sa commission des budgets adressent un message, une sorte de testament politique, à nos successeurs. Ce message peut être résumé comme suit Il y a une crise cachée en Europe, c'est que l'Europe n'a plus les moyens financiers de sa politique. En 2012, l'Europe a annoncé un pacte de croissance à hauteur de 120milliards d'euros. Il n'y avait pas un euro de plus que ce qui avait été décidé précédemment.

Il n'y a pas un euro supplémentaire venu du budget communautaire par rapport à ce qui était déjà prévu avant la crise actuelle en faveur de l'Ukraine.

Nous sommes dans cette situation à cause d'une contradiction fondamentale d'un budget communautaire financé par des contributions nationales. Et l'Union européenne se contredit elle même en annonçant d'un côté des décisions nécessaires qu'elle ne peut pas financer et qui exigeraient une augmentation des contributions nationales dans le système actuel et, d'autre part, en demandant aux États membres de remettre leurs finances publiques à l'équilibre, donc de réduire leurs dépenses. Je le dis devant la présidence grecque, qui pourrait donner des chiffres effrayants de la portée de ces recommandations et de ces instructions. Naturellement, les deux objectifs sont contradictoires et nos concitoyens le comprennent très mal. Dès lors, nous avons l'obligation si nous voulons que l'Europe remplisse les fonctions pour lesquelles on a absolument besoin d'elle de trouver un mode de financement qui soulage les États membres, qui permette de financer les politiques communautaires et qui évite que nos grands dirigeants européens du Conseil européen se contredisent en permanence entre des annonces ambitieuses et des résultats pitoyables.